La prevenzione può essere vista come la parola cardine per un'efficace gestione delle malattie animali. Essa può concretizzarsi, ad esempio, sia attraverso l'adozione e la diffusione di buone pratiche zootecniche, sia attraverso un utilizzo responsabile dei medicinali veterinari. La prevenzione, tuttavia, non sempre basta a impedire la manifestazione di alcune patologie, soprattutto nel comparto degli animali selvatici. I loro spostamenti e le loro interazioni seguono le regole della natura e non possono perciò essere controllati. È in questo contesto che assumono un ruolo essenziale le misure di monitoraggio ed è qui che vorrei sottolineare il ruolo positivo messo in campo dai cacciatori e dalle loro associazioni venatorie. La figura del cacciatore rappresenta, infatti, una delle sentinelle d'allarme più immediate di cui disponiamo sul territorio e, soprattutto, a costo zero per la collettività. I cacciatori sono spesso i primi che si imbattono in animali selvatici infetti, subito segnalati alle autorità competenti che attivano a loro volta gli adempimenti previsti. La loro conoscenza è comprovata da una serie di meticolosi corsi ed esami che devono essere superati anche in tema di sanità animale. Alla conoscenza si aggiunge poi l'esperienza trasmessa di generazione in generazione. Infine, è ingannevole affermare che i richiami vivi a scopo di caccia sono da vietare perché costituiscono un veicolo di malattie impossibili da monitorare. Al contrario, l'uso degli uccelli da richiamo potrebbe effettivamente essere uno strumento prezioso per monitorare la salute degli uccelli selvatici, come accaduto durante l'epidemia di influenza aviaria. Andiamo oltre banali slogan proibizionisti e facciamo della collaborazione intelligente il nostro fine.